Az Európai Unió politikai törekvéseihez megfelelő pénzügyi erőforrásokat is kell rendelni. Enélkül az euroszkeptikus polulista erők további térnyerését kockáztatjuk, és végeredményben az egész európai projektet. Ennek megfelelően kiemelten támogattam az Unió saját forrásainak növelését. Aláhúzom továbbá a pénzügyi hatákonyság fontosságát is. Ezt egyrészről olyan programokkal lehet elérni, mint például az úgynevezett okos falvak, amely a többéves pénzügyi keret fő prioritásain keresztül egyszerre több területre is pozitív hatással lehetne. Másrészről nagyobb hangsúlyt kell fektetni az uniós források felhasználásának átláthatóságára, hogy ne történhessenek meg a magyar kormány által elkövetett nagy összegű csalásokhoz hasonló esetek.